Vzhľadom na potenciál čínskeho trhu viaceré členské štáty EÚ preferujú bilaterálne vzťahy.

Bez spoločného postupu bude každý členský štát vo vzťahu s Čínou tým slabším partnerom. Po druhé, nemôžeme redukovať partnerstvo s Čínou na ekonomiku, je to chybná logika. Čína je dôležitý geopolitický partner.

Po tretie, nesmieme vnímať partnerstvo s Čínou iba cez prizmu americko čínskych vzťahov. To nám ponúka len dve alternatívy užšie transatlantické spojenectvo proti Číne alebo rolu mediátora medzi Čínou a Amerikou rolu nezaťaženú priamymi bezpečnostnými záujmami v pacifickom regióne.